Potpuno se slažem s Vama, gospodine Šoltes, i moram reći da upravo takvo jedno neutralno istraživanje radi djelomično i gospođa Borzan u ovom trenutku i financira iz svojih sredstava, ali upravo malo prije je to predložila i gospođa von Thun und Hohenstein.

Institucije trebaju napraviti ta istraživanja, a ne samo zastupnice i zastupnici koji se žele zaista maksimalno založiti da bi pokazali ispravnost ovih naših stavova.